heeft na een lange dominantie door sterke buren het recht op zelfbeschikking uitgeoefend en heeft daar een geweldig succes van gemaakt. Maar we zien tegelijk dat de Europese Unie vandaag maar moeilijk om kan met dat recht.

Er komt geen veroordeling van het brutale geweld tegen kiezers in Catalonië, noch van de mateloze repressie van hun politieke leiders. Dat is ontluisterend. Want burgers zullen het EU project alleen blijven steunen als ze zien dat hun fundamentele democratische rechten verzekerd en verdedigd worden. Vandaar mijn oproep, mijn vraag, mijn pleidooi om als klein land groot te zijn en niet mee te willen goed praten wat krom is.